virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um fjármálafyrirtæki númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö með síðari breytingum frumvarpið er á þingskjali níutíu og sjö og er áttugasta og fimmta mál þingsins um nokkurn tíma hefur verið unnið að endurskoðun á ákvæðum áttunda kafla laga númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö um fjármálafyrirtæki sem fjallar um sparisjóði upphaflega var nefnd sem viðskiptaráðherra skipaði árið tvö þúsund og sjö falið að vinna frumvarpsdrög en nefndin var leyst frá störfum áður en hún lauk vinnu sinni og er frumvarp þetta samið af sérfræðingum á vegum viðskiptaráðuneytisins ýmis ákvæði frumvarpsins eru þó beinn afrakstur nefndarvinnunnar sparisjóðirnir og fjármálafyrirtæki tengd þeim fóru ekki varhluta af þeim hremmingum sem riðu yfir innlendan fjármálamarkað síðastliðið haust eftir fall viðskiptabankanna þriggja fylgdu sparisjóðabankinn h f og sparisjóður reykjavíkur og nágrennis h f spron í kjölfarið þá hefur verið unnið að því að færa rekstur sparisjóðs mýrasýslu undir nýja kaupþing banka h f rekstrarafkoma sparisjóða var almennt mjög slæm á árinu tvö þúsund og átta hjá flestum þeirra varð veruleg rýrnun á eigin fé einkum vegna lækkunar á hlutabréfaverði og gangvirði eignarhluta í félögum þá var afkoma af kjarnastarfsemi fyrir skatta neikvæð hjá flestum þeirra það er því ljóst að staða sparisjóðanna er erfið um þessar mundir og margir þeirra hafa þörf fyrir að auka stofnfé sitt til þess að styrkja eiginfjárgrundvöll og rekstrarhæfi margir sparisjóðir hafa á síðustu árum hækkað stofnfé sitt mjög mikið og greitt stofnfjáreigendum ríflegan arð sem hefur gengið á varasjóði þeirra vegna tapreksturs á síðasta ári er nú svo komið að í mörgum þeirra er varasjóður uppurinn og jafnvel orðinn neikvæður þær meginbreytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru þessar gerð er tillaga sem eyða á vafa um félagaform sparisjóðanna í frumvarpinu er kveðið á um að stofnfjársparisjóðir séu sjálfseignarstofnanir einnig eru eignarréttindi stofnfjáreigenda afmörkuð og er tekið fram að þau takmarkist við bókfært stofnfé og er sérstaklega tiltekið að stofnfjáreigendur eigi enga hlutdeild í óráðstöfuðu eigin fé eða varasjóðum sparisjóðs tengist skilgreiningin á sparisjóði og réttindum stofnfjáreiganda meðal annars því að í frumvarpinu er hvorki gert ráð fyrir að stofnaðir verði nýir hlutafélagasparisjóðir né að unnt verði að breyta stofnfjársparisjóðum í hlutafélagasparisjóði þeir hlutafélagasparisjóðir sem eru með starfsleyfi við gildistöku laganna verði frumvarpið að lögum halda þó rétti sínum til þess að mega kalla sig sparisjóði í annarri grein og þriðju greinar frumvarpsins er vísað til þess að sparisjóðir setji sér samfélagslegt hlutverk ekki er gerð tilraun til þess að skilgreina nánar með hvaða hætti slíkt skuli gert enda aðstæður eða þarfir mismunandi á milli starfssvæða hinna einstöku sparisjóða þó má gera ráð fyrir að þau verkefni sem sparisjóðir helst horfa til varði til dæmis stuðning við íþrótta og æskulýðsstarf menningarviðburði og líknarmál í frumvarpinu er lagt til að hin almennu ákvæði laganna til dæmis um meðferð eignarhluta skuli gilda um sparisjóði með sama hætti og þau gilda um önnur fjármálafyrirtæki af þessu leiðir að ákvæði um takmörkun á sölu og innlausn stofnfjár eru felld brott og gera tillögur frumvarpsins ráð fyrir að stofnfjáreigendur sem vilja af einhverjum orsökum afsetja stofnfjárbréf sín beri ábyrgð á sölunni og að viðskipti með stofnfjárbréf lúti almennum reglum um viðskipti með eignarhluti í fjármálafyrirtækjum sem er að finna í lögunum eftirlitsstofnun efta esa hefur gert athugasemdir við það að þær takmarkanir sem væru á viðskiptum með stofnfé stönguðust á við ákvæði samningsins um evrópska efnahagssvæðið er brugðist við athugasemdum esa með þessum tillögum í frumvarpinu er lagt til að aflétt verði þeim hömlum sem verið hafa á útboðsgengi útgefinna stofnfjárhluta en þess í stað sett lágmarksverð sem er nafnverð stofnfjár hafa hömlur gildandi laga stuðlað að ógagnsæi varðandi eðlilegt verð stofnfjárhluta og því að verðmæti hlutanna umfram uppreiknað nafnverð hefur eingöngu komið eftirmarkaði það er að segja stofnfjáreigendum til góða en ekki útgefanda það er viðkomandi sparisjóði eitt af markmiðum þeirra breytinga sem lagðar eru til á ákvæðum kaflans er að auðvelda sparisjóðum að sækja sér nýtt stofnfé meðal annars á grundvelli laga númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta með því að getað lækkað núverandi stofnfé til að mæta taprekstri síðustu ára og með þeim hætti jafnað varasjóð sparisjóðsins með þeirri aðgerð eru núverandi stofnfjáreigendur að taka á sig tap sparisjóðsins að því leyti sem það kann að vera umfram varasjóð í gildandi lögum er ekki talin vera fyrir hendi heimild til þess að lækka stofnfé

er nauðsynlegt að fyrir hendi séu ákvæði sem rétt geta af slíkan halla að öðrum kosti er ólíklegt að nýir aðilar fáist til að leggja slíkum sparisjóðum til aukið eigið fé með ákvæðinu er einnig tekinn af vafi um að ríkið fái hlutdeild í samræmi við það framlag sem það leggur í sparisjóði á grundvelli annarrar greinar laga númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta í frumvarpinu er lagt til að ákvæði um endurmat stofnfjár til hækkunar og heimildir til arðgreiðslna verði bæði einfaldaðar og þrengdar gera tillögur frumvarpsins ráð fyrir því að aðeins verði heimilt að greiða arð þegar hagnaður hefur verið af rekstri sparisjóðs í fimm ár samkvæmt gildandi lögum er heimilt að greiða arð þótt taprekstur hafi verið á sjóðnum verði tillögur frumvarpsins að lögum verður sparisjóðum heimilt að ráðstafa þeim hagnaði sem renna má til stofnfjáreigenda með tvennum hætti annars vegar með því að hækka stofnfé það er með því að greiða inn á stofnfjárreikning stofnfjáreigenda og hækka þannig nafnverð stofnfjár og hins vegar til beinnar arðgreiðslu þá er lögð til sú meginregla að fimmtíu prósent hagnaðar verði læstur inni í sparisjóði sem varasjóður til þess að mæta hugsanlegu tapi í framtíðinni vissulega kunna hömlur þessar að draga úr áhuga aðila á því að setja fé í sparisjóði en þeim er ætlað að þjóna því markmiði að byggja upp varasjóði í sparisjóðum án styrkingar innan frá er vandséð hvernig sparisjóðir eigi að geta starfað áfram allflestir starfandi sparisjóðir munu þurfa á framlagi úr ríkissjóði að halda til þess að geta haldið áfram starfsemi sinni og er því ekki óeðlilegt að slíkar starfstakmarkanir séu í gildi á meðan verið er að styrkja grunn þeirra um langt skeið hafa sparisjóðir haft með sér ýmiss konar samvinnu til dæmis um tölvuvinnslu markaðssetningu og námskeiðahald svo og ákvarðanir um vexti og gjaldskrárliði þessi samvinna hefur auðveldað minni sparisjóðum þátttöku í samkeppni á fjármálamarkaði samkeppniseftirlitið hefur samstarf sparisjóðanna til skoðunar og má búast við því að þrengt verði að möguleikum þeirra til samstarfs nema til komi sérstök ákvæði í lögum sem heimili þeim samstarfið í frumvarpinu er gerð tillaga um heimildir sparisjóða til samstarfs og er við það miðað að þær heimildir raski ekki eðlilegri samkeppni á markaði aðrar breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru ýmist til einföldunar eða tilkomnar vegna þeirra meginbreytinga sem voru tilefni frumvarpsins vísast til athugasemda með frumvarpinu varðandi umfjöllun um þær virðulegi forseti að lokinni þessari umræðu er lagt til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur viðskiptanefndar